Wstąpienie Rosji do Światowej Organizacji Handlu z pewnością zintensyfikuje relacje gospodarcze pomiędzy tym krajem a Zachodem, a w szczególności Unią Europejską. Handel jakkolwiek bardzo ważny to jednak nie wszystko, czego oczekujemy, zarówno my tutaj w Europie, w Parlamencie Europejskim, jak i coraz większe rzesze Rosjan.

Mamy prawo i oczekujemy, żeby Rosja stawała się nie tylko coraz bardziej liberalna gospodarczo, ale żeby stawała się coraz bardziej demokratyczna i europejska, w tym w wymiarze swobód obywatelskich. Niestety z przykrością stwierdzamy, że ostatnie wydarzenia zaprzeczają tej tendencji.

Represje, jakie spotykają działaczy opozycyjnych, wymienię tylko panów Nawalnego i Kasparowa, zaostrzenie prawa wobec organizacji pozarządowych, ograniczenie działalności i swobody w internecie czy wreszcie ten niewspółmierny wyrok do czynu, jaki miał miejsce, nałożony na rockmanki z kapeli punkowej, to tylko ostatnie dowody, jak źle rozwija się sytuacja w Rosji. A przecież jeszcze o sprawiedliwość wołają przypadki dziwnego procesu wobec pana Chodorkowskiego czy niewyjaśnionej śmierci pana Magnickiego. Czas, żeby w relacjach z Rosją zacząć mówić nie tylko o handlu, ale także o przestrzeganiu praw człowieka, o swobodach obywatelskich.